Domnule președinte, domnule comisar, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați reamintit încă o dată că România și Bulgaria trebuie să fie în Schengen. Vreau să i mulțumesc colegului Coelho, care a făcut un raport excelent și tuturor colegilor care au subliniat importanța zonei Schengen și nevoia ca România și Bulgaria să fie acolo. Domnule comisar, după piața unică, zona Schengen este cea mai importantă.

Sunt costuri suplimentare. Cum să avem granițe în interiorul Uniunii Europene? Care mai este scopul Uniunii Europene? Vă rog frumos, domnule comisar, încercați să insistați la Consiliu ca România și Bulgaria se intre în Schengen, iar așa cum spunea raportorul și cum e cuprins în raport, să se respecte de către toate statele membre zona Schengen și, fără granițe, vom putea împreună, cu solidaritate și comunicare, să apărăm mai bine granița Uniunii Europene, o singură graniță.